Herr Kommissar, wir haben Sie in der Vergangenheit immer als sehr besonnenen und verantwortungsbewussten Menschen kennengelernt, der sich in seinen Entscheidungen immer wieder darauf berufen hat, dass die Entscheidung wissensbasiert sein muss, dass die Entscheidungen einer empirischen Forschung standhalten müssen. Und gerade deswegen fordere ich Sie heute auf, in diesem Sinne weiter zu agieren. Denn das, was wir vorliegen haben, was zu der Entscheidung geführt hat, dass Sie jetzt um zehn Jahre verlängern wollen auf diese Entscheidung können wir uns nicht verlassen, weil wir nicht wissen, wie diese Studien zustande gekommen sind. Wir haben im Vorfeld schon Studien gehabt, die auf der einen Seite behauptet haben Ja, hier ist ein Risiko.

Ich darf Sie nochmal ersuchen, darüber nachzudenken.